Odporúčanie Rady chápem ako výzvu pre členské štáty na zefektívnenie všetkých existujúcich nástrojov, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom, a nielen im pri hľadaní práce. No slovo záruky vo mne vyvoláva rozpaky. Nie je správne, ak vyvolávame dojem, že štát dokáže zaručiť zamestnanosť. A možno by niekedy nezaškodilo, ak by sme si namiesto otázky Čo môže Európa urobiť pre mladých ľudí?